Informațiile privind etichetarea ecologică trebuie să se refere la performanța energetică a produselor și să fie ușor de înțeles și ar trebui să se bazeze pe dovezi științifice.

Solicit Comisiei Europene să creeze o pagină de internet oficială a Uniunii Europene care să cuprindă toate informațiile și practicile privind etichetarea ecologică în Uniunea Europeană. Revizuirea criteriilor privind etichetarea ecologică pentru diferite produse la 18 luni este însă un proces birocratic. Dacă vrem ca acest sistem să fie eficient, el nu trebuie să fie însoțit de creșterea sarcinii administrative. Consider însă că un plan de lucru comunitar pe o perioadă de minim trei ani, care să stabilească obiective comune și o listă neexhaustivă de grupuri de produse care vor fi considerate prioritare, este necesară. La stabilirea criteriilor de etichetare ecologică trebuie evitată introducerea unor măsuri a căror implementare poate impune IMM urilor prevederi administrative și economice disproporționate.